Sehr geehrte Frau Kommissarin, Sie haben es gesagt Was kostet es, keine Europäische Staatsanwaltschaft zu haben? Hunderte Millionen Euro, plus minus 500Millionen Euro das ist ein stolzer Preis! Warum ist das so? Es gibt nur fünf Fälle, in denen wir bisher einen Schuldspruch hatten. Insofern spricht sehr, sehr vieles dafür, dass wir die Europäische Staatsanwaltschaft einführen, ein wirksames Schutzinstrument, um Betrug wirksam zu bekämpfen. Allerdings gibt es ernste Hürden, wie die gelbe Karte aus einer doch erklecklichen Anzahl von Mitgliedstaaten also 14 insgesamt zeigt. Ich habe in meiner Stellungnahme für den Rechtsausschuss besonderes Augenmerk auf die Beziehungen der Europäischen Staatsanwaltschaft zu OLAF, Eurojust und Europol gelegt. Da gibt es einiges zu tun, damit wir einen kohärenten Rechtsrahmen bekommen. Insofern ein ganz klares Ja zur Europäischen Staatsanwaltschaft, aber ein realistischer Blick zeigt es wir haben noch einen langen Weg vor uns.